Naším cílem je, aby veřejné zakázky byly podstatně dostupnější pro malé a střední podnikatele, aby soutěže byly méně byrokratické a přitom lépe kontrolovatelné. Největší objem veřejných zakázek z fondů Unie se týká staveb, kdy často vzniká podezření, a nejen to, na korupci.